Het lijkt ons aangewezen om gewoon als principe vast te leggen dat de controles met betrekking tot de omvang van handbagage moeten gebeuren bij het inchecken.

Het komt immers vaak over als pestgedrag van de maatschappijen tegenover de klanten, de luchthaven en de shops, wetende dat het natuurlijk ook een van de bedoelingen is om vooral ook producten op het vliegtuig zelf te verkopen en dat dit vaak de achterliggende redenering is.